Señora presidenta, estoy convencido de que el Consejo ha elegido a la señora Lagarde porque es lo más parecido a Draghi que han podido encontrar en el mercado. Y a mí me alegra, porque sin Draghi hoy no existiría el euro. Y me alegra, porque probablemente estamos en vísperas no solo de una desaceleración, sino de una nueva crisis. Y dicen los expertos que esta crisis no será una crisis de demanda, como fue la crisis de Lehman Brothers, sino una crisis de oferta propiciada, auspiciada por factores geopolíticos, que yo enumeraría con cuatro letras A, B, C, I

Esos factores geopolíticos pueden generar una ruptura de las cadenas de producción y una caída de la riqueza mundial. Y la respuesta tendrá que ser, a corto plazo, la política monetaria que Draghi y Lagarde propugnan la política presupuestaria, sobre todo en aquellos países que tienen margen, como Alemania pero, a medio plazo, será necesaria una política de reformas estructurales holística.